Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che sia un'ottima notizia quella dell'approvazione, seppure con accordo parziale, di Horizon Europe con 120 miliardi che è la proposta del Parlamento e spero che il Consiglio ministri lo rispetterà, perché si tratta di investire davvero nella conoscenza, nell'innovazione, nella competitività dell'Europa, ma anche nell'inclusione.

Sarebbe ben strano che questo aspetto non fosse presente, insieme alla ricerca scientifica e su tematiche diverse. Secondo, abbiamo ottenuto, e questo è un grande risultato della commissione cultura, l'inserimento di un vero e proprio cluster tematico intitolato Cultura, creatività e società inclusive con un miliardo e mezzo, di cui il 45 per ricerca nei settori culturali e creativi e 300 invece per il nuovo Cloud Cultural Heritage, che raccoglie la sfida del recente anno sul patrimonio culturale.